Madame la Présidente, Madame la Commissaire, s'occuper de ces zones, que le traité de Lisbonne a réunies dans un article, est effectivement un devoir. Je vais plus particulièrement parler des zones de montagne. Aux yeux d'un certain nombre de nos concitoyens les urbains la montagne, c'est un champ de neige, c'est une zone de tourisme, mais la vérité de la montagne, pour ceux qui y vivent, est bien différente. Beaucoup ont mentionné ici, depuis tout à l'heure, le vieillissement de la population. Je voudrais insister sur le surcoût qui est entraîné par le seul fait de l'altitude.

Nous avons besoin qu'ils soient vivants et entretenus parce qu'ils préservent l'environnement et parce qu'ils protègent les zones qui sont en contrebas.